Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich bei den beiden Berichterstattern für die außergewöhnlich gute Arbeit bedanken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gegenwärtig gibt es viel zu wenig Möglichkeiten, unsoziale und insbesondere umweltschädliche Investitionen zu verhindern, und das in einer Zeit, in der es wirklich schlecht um die Umwelt bestellt ist. Es ist daher höchste Zeit gewesen sicherzustellen, dass der Finanzsektor in die Pflicht genommen wird, mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Und dabei dürfen wir nicht nur auf Freiwilligkeit setzen. Verbindliche EU Rechtsvorschriften mit strengen und klaren Normen sind notwendig. Es ist daher dringend geboten, dass der Finanzsektor nur in Projekte und Geschäfte investiert, die eben zu keinen Schäden für die Umwelt oder für die Gesellschaft führen. Unterstützen Sie bitte die Übernahme der EU Indikatoren für soziale und umweltbezogene Faktoren in die bestehenden Finanzvorschriften! Das ist ein wichtiger Schritt, um zu gewährleisten, dass im Finanzsektor der Begriff Nachhaltigkeit nicht eine lapidare Floskel bleibt, sondern zukünftig ernster genommen wird.